virðulegi forseti ég flyt hérna fyrir hönd umhverfisnefndar frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og tvö með síðari breytingum hér er um að ræða mjög tæknilegan hlut og það var vitað er við gengum frá frumvarpinu á sínum tíma það er þegar við gengum frá lögunum um úrvinnslugjald á sínum tíma að við mundum verða hér oft í þessum sal til þess að flytja frumvarp til laga um breytingu á hinum ýmsu gjöldum bara til að setja þingheim í svona snertingu við það hversu tæknilegt þetta er þá ætla ég að gera þingheimi það að lesa eftirfarandi breytingu á viðaukum við lögin alla vega hluti af þeim virðulegi forseti a liður í stað umbúðanúmeranna núll þrír núll nítján núll þrír núll tuttugu og sex núll þrír núll þrjátíu og fimm núll þrír núll þrjátíu og sex núll sex núll þrjátíu og eitt núll sex núll fjörutíu og eitt núll átta núll tuttugu og sex sautján núll nítján tvö hundruð níutíu og sex tvö hundruð níutíu og sjö tuttugu og einn núll tuttugu og einn áttatíu og tveir núll þrettán áttatíu og fimm einn sjö sex og svo framvegis kemur núll þrír núll einn níutíu núll þrír núll tveir sextíu núll þrír núll þrír fimmtíu núll þrír núll þrír sextíu og svo framvegis b liður þar kemur fram umbúðanúmerið sautján núll einn

hundrað prósent núll komma fimm prósent hundrað prósent núll komma fimm prósent hundrað prósent núll prósent hundrað prósent fjögur prósent d liður við bætast eftirfarandi umbúðanúmer ásamt hlutfallstölum fjörutíu og sex núll komma núll prósent núll komma núll prósent fjörutíu og átta ellefu fimmtíu og einn núll einn hundrað prósent núll komma

að þannig er þeim málum fyrir komið